Für das kommende Jahr plant die Kommission die Kürzung der Direktzahlungen an die europäischen Landwirte und ich finde es erst einmal realistisch, dass die Kommission sich mit einem sinkenden Agrarhaushalt beschäftigt. Wir kämpfen natürlich noch um eine Verstetigung des Haushalts, aber unabhängig davon, wie das Ergebnis sein wird, müssen wir ja einen Mechanismus festlegen, was eigentlich passiert, wenn das Budget überzeichnet wird? Immerhin haben wir ja auch in der gemeinsamen Marktordnung ein ähnliches System vorgesehen. Deshalb finde ich es auch zunehmend spannend und wichtig, darüber heute hier zu diskutieren. Und so nachvollziehbar und verständlich die sogenannten finanzielle Disziplin auch ist, umso unverständlicher ist mir der Mechanismus, mit dem das Geld eingesammelt wird.

Beispielsweise muss Frankreich im Verhältnis viermal so viel zahlen wie Polen. Wie wollen wir das den Landwirten erklären? Ist das eigentlich fair? Ich sage es noch einmal Es geht um die Beziehung zwischen Brüssel und den Mitgliedstaaten. Oder anders Welchen Anreiz sollen diese Länder haben, sparsam mit den Haushaltsmitteln umzugehen, wenn sie für die entstehenden Mehrausgaben gar nicht oder unterproportional aufkommen müssen? Das ist einfach nicht fair.

Ich möchte die Kollegen daran erinnern, dass wir uns im Verhandlungsmandat zur Reform bereits für eine lineare Anwendung der Finanzdisziplin für die neue Förderperiode ausgesprochen haben. Für das kommende Jahr nun etwas ganz anderes beschließen zu wollen, entspricht nicht gerade meiner Vorstellung von einer kohärenten Politik. Ich spreche mich daher deutlich dafür aus, dass eine Kürzung der Direktzahlungen auch im nächsten Jahr in allen Mitgliedstaaten gleichermaßen, das heißt linear, erfolgen muss.

Wenn man bedenkt, dass in der neuen Förderperiode mit erheblichen Mehrausgaben durch die europäische Marktordnung und der Krisenreserve zu rechnen ist, wird dem Mechanismus der finanziellen Disziplin eine erhebliche Bedeutung zukommen. Deshalb ist es nur richtig, wenn sich alle Landwirte in Europa an der Finanzierung dieser Kosten gleichermaßen beteiligen.